Pozdravljeni! V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke bomo o sklepu, ki je bil izglasovan na Odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na predlog Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o čezmejnem izvajanju storitev druga obravnava EPA dvesto tri skozi osem ni primeren za nadaljnjo obravnavo, nasprotovali. V razpravi na samem odboru je bilo izpostavljeno s strani delodajalcev, da gre pri pridobivanju potrdila A ena za preveč zbirokratiziran postopek pri izdaji le-tega in da bi bilo potrebno ta postopek izpeljati bolj enostavno in hitreje. S predlogom zakona se kopijo pogodbe o zaposlitvi, sklenjeno z delavcem, ki ga namerava napotiti v skladu z določbami zakona, ki ureja delovna razmerja, ki se nanašajo na opravljanje del v tujini, ter kopijo pogodbe o izvajanju storitev oziroma akta o napotitvi nadomešča z izjavo, dano pot kazensko in materialno odgovornostjo, da te pogodbe obstajajo in so veljavne. S tem bodo vsi podatki, ki jih ZZZS potrebuje za izdajo potrdila A ena, elektronski. Elektronska povezava baz podatkov, ki jih, vodijo Finančna uprava Republike Slovenije, Inšpektorat za delo Republike Slovenije, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve ter ZZZS, bo omogočila, bo omogočila elektronsko preverjanje podatkov ter s tem avtomatizirano izdajo potrdila A ena vlagateljem, ki izpolnjujejo vse pogoje. S pridobitvijo potrdila A ena neposredno prek portala e-VEM takoj in na način, da ga bo vlagatelj lahko pridobil sam, takoj potem, ko bo oddal vlogo za pridobitev navedenega potrdila, se bo vsem, še posebej malim storitvenim podjetjem, olajšalo opravljanje dela v državah članicah EU. Prav tako se bo skrajšal čas od oddane vloge do izdaje potrdila, saj nanj ne bo imel vpliva poslovalni čas ZZZS. Tudi v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke se strinjamo, da kontrolni mehanizmi za zaščito delavcev, ki so napoteni na delo v tujino, morajo obstajati, to pa ne pomeni, da je zaradi tega potrebno nedopustno in povsem nepotrebno obremenjevati delodajalce, ki v določenih situacijah potrdilo A ena za nemoteno izvajanje del v EU potrebujejo takoj. Državna birokracija bi morala biti namenjena temu, da ponudnike izvoznih storitev razbremeni, ne pa, da za olajšanje svojega dela, breme kontrolnih mehanizmov za delavce prenese na delodajalce. Takšna birokracija je nepotrebna, škodljiva in po nepotrebnem zmanjšuje odzivnost in pridobivanje naročil in konkurenčnost slovenskih podjetij v tujini. Če bi bila volja koalicije pomagati, in ne samo obljubljati, bi danes ta sklep odbora zavrnili in zakonu zagotovili nadaljnjo parlamentarno proceduro.